Najlepša hvala za besedo še enkrat. V odgovor na to zadnjo vprašanje. Stroka je bila vseskozi vključena na vsako, pisno pobudo oziroma na, na strokovne predloge, ki so prišli na Ministrstvo za finance so bili bodisi organizirani sestanki ali pa so bili dani pisni odgovori, zakaj so določene zadeve sprejemljive, kaj je možno, kaj pa, ni možno sprejeti v takšnem konceptu zakona. Prejšnja vlada, ki je naredila v bistvu bistveno bolj obsežen kompleksen zakon, Ministrstvo za finance pravzaprav je ta zakon dalo v koalicijsko usklajevanje, vendar zakon zaradi različnih pogledov tudi v prejšnji koaliciji potem ni bil ni bil deležen podpore, zato tudi zakon ni bil vložen v parlamentarni postopek niti ni bil predložen v obravnavo na vladi. A to drži? Ja, kolegice mi potrjujejo. Kar se tiče vloge slovenskega inštituta za za revizijo, se s tem zakonom ne zgublja pooblastil, se mu pa jamne določene pristojnosti, ki jih je imel po sedanji ureditvi in se jih prenaša na agencijo v skladu z, načeli, ki jih je, uvedla evropska direktiva, to se pravi, da je ta delni prenos pristojnosti nujen zato, da se lahko določbe direktive učinkovito izvajajo. Hvala lepa.